Señor presidente, Venezuela es el abismo.

Cientos de muertos, miles de prisioneros y torturados y más de tres millones de exiliados. Yo recuerdo una frase de Lenin —lo digo para quien le siga—, que decía que el exilio es un referéndum en el que se vota con los pies. Pues tres millones de votos para ese referéndum —según Lenin, con el que estoy de acuerdo como referencia—.

Maduro es el poder de facto fundamentado en unas elecciones fraudulentas y solamente se basa en el poder de la fuerza bruta, la capacidad de represión, apoyado por el sistema de inteligencia cubano. Es las antípodas de la libertad, las antípodas de la revolución y las antípodas de una idea que para mí es noble y que se llama socialismo. El legítimo presidente de Venezuela, el presidente constitucional, es Juan Guaidó. No hay más que leer el artículo 233 de la Constitución dejó de serlo el presidente Maduro cuando convocó unas elecciones, terminó su plazo y eran perfectamente fraudulentas. Por lo tanto, pedir a un presidente que no es presidente que actúe como presidente y, en función de esa supuesta presidencia, convocar unas elecciones no solamente es un surrealismo digno de Salvador Dalí es sencillamente marxismo, pero en versión Groucho Marx. Porque durante todo ese período ha habido más de mil prisioneros más, en los días que llevan transcurridos desde que se le piden elecciones a quien no puede convocarlas. Así que, fracasadas todas las mediaciones, lo único que queda es una acción clara y determinante de este Parlamento, que es lo que mañana vamos a votar. Y vamos a votar el reconocimiento del legítimo presidente de Venezuela, que es Juan Guaidó. Vamos a votar por el mantenimiento del reconocimiento de la única Asamblea, del único poder popular verdadero, elegido de una forma democrática, que es la Asamblea Nacional de Venezuela. Vamos a pedir también que se condene el régimen liberticida de Maduro y exigiremos una investigación plena de los crímenes realizados por el tirano. En consecuencia, algo que es muy sencillo y muy dramático se llama dignidad, democracia, derechos humanos.

Y, por lo tanto, desde el fondo de mi alma para el pueblo hermano venezolano lo que tengo que decirles es ¡Viva Venezuela libre!